Propriétaire d'un groupe de sociétés spécialisées dans l'agroalimentaire, la chimie et les médias, il aurait versé à ses sociétés une centaine de millions d'euros de fonds européens alloués à la République tchèque.

Homme d'affaires avisé, M. Babiš connaît le monde de la finance et des affaires, c'est pourquoi il est bien placé pour qualifier l'euro de monnaie en faillite.

Au président Macron, qui lui en faisait le reproche, il a répondu ceci, je cite Personne ne nous dictera qui vivra et travaillera chez nous..

on le sait, pour Jean Claude Juncker, Angela Merkel et Emmanuel Macron, refuser l'immigration est un péché impardonnable. Comme si tout cela ne suffisait pas, M.

La presse internationale le surnomme d'ailleurs le Trump tchèque et son parti, qui s'appelle L'action des citoyens mécontents, évoque une volonté de se révolter contre les pseudo élites qui fait irrésistiblement penser au mouvement français des gilets jaunes. C'est pour toutes ces raisons que j'accuse l'Union européenne de vouloir persécuter M.

Au lieu de vouloir faire la morale au monde entier, l'Union devrait plutôt s'interroger sur ses propres pratiques et se demander, par exemple, pourquoi elle a mis à la tête de la Commission de Bruxelles, un homme, Jean Claude Juncker, qui a privé illégalement plusieurs États européens de milliards d'euros de recettes fiscales au profit de son pays, le Luxembourg.